Puis une question subsidiaire est ce que M. Caspary a en mémoire une seule évaluation de l'impact de la mise en œuvre d'un accord de libre échange qui puisse confirmer tous les bénéfices qui étaient annoncés au moment de la négociation d'un accord de libre échange, que ce soient des bénéfices sociaux ou économiques?